Por otra parte, aplaudo la aprobación de este paquete sobre el blanqueo de dinero. Me gustaría mencionar algunas de las mejoras que se han incluido y que considero de gran eficacia la mejora de la claridad y consistencia de la normativa de los Estados mediante la creación de un mecanismo de identificación el aumento de la transparencia de las transferencias de fondos de todo tipo, con el fin de facilitar el rastreo de fondos de delincuentes y terroristas el refuerzo de la cooperación entre las distintas unidades nacionales de inteligencia financiera la mejora del funcionamiento de los registros mercantiles en los Estados miembros, porque, para prevenir la financiación del terrorismo, es absolutamente indispensable identificar al titular la actualización de los sistemas de sanciones y, por último, el respeto a la protección de los datos de carácter personal.

Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la magnitud del blanqueo representa el 5 del PIB mundial y trae como consecuencia corrupción y una amenaza a la integridad de las instituciones financieras. Por tanto, celebro la aprobación de este paquete formado por el Reglamento y la Directiva, con vistas a prevenir, investigar y detectar el blanqueo y la financiación del terror. No olvidemos que la yihad tiene cuatro principios, que son captar, combatir, rezar y recaudar. Sin recaudar, no hay financiación y, sin financiación, no hay yihad.